Señora Presidenta, el Tribunal Supremo español sentenció, el pasado mes de mayo, que las obras de ampliación del puerto de Valencia, uno de los más importantes del Mediterráneo, fueron ilegales. Las obras empezaron el 1 de julio de 2002, pronto se cumplirán trece años de aquel desastre. Se expropió a más de mil propietarios de la zona de La Punta, en la mejor huerta productiva de toda Europa. Se expulsó de sus casas a sesenta personas y se destruyeron alquerías y barracas centenarias, un patrimonio único ya perdido para siempre.

Y la Unión Europea dio fondos para ese proyecto ilegal, fracasado e insostenible.

Por eso mismo, pido aquí que se busquen culpables y que los mismos fondos que se dieron para destruir se den ahora para rehabilitar ese barrio único en Europa, para revertir a la situación en que estuvo antes.